pa v redu, ti, stari? lepo stari, fajn. Kako je kaj? lepo, lepo. Ma, jaz pa se zadnje cajte ukvarjam z rastlinami. Zdaj sem glih našel eno novo. imenuje se zdravilni čistec. Ja, ded. Zdravilni čistec je trajnica. To zdravilno rastlino so že ful dolgo poznali. Potem pa je prišla, šla malo v pozabo. Ja, to je res. Ampak veliko ljudi se spet ukvarja z rastlinami. Čeprav jo bolj uporabljajo v ljudskem zdravilstvu, se danes spet več uporablja kot včasih. Piše ne. Mogoče kaki skriti, ampak načeloma ne, se rastline so zelo zdrave. Res je. zanimivo. Kako dolgo pa si hodil na glasbeno šolo? lepo, lepo. zanimivo. Imaš kaj več za povedati o tem? ja, ja. res je, ja. Ti lahko še povem nekaj o zdravilnem čistecu? Že takrat so pozdrali poznali zdravilni čistec in celo menili, da lahko pozdravi čisto vsako bolezen, stari. Si že čul to? Ded. Če so ga predpisovali tudi takrat, ko niso poznali vzroka bolezni. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ne. Če raste po celi Evropi, stari. Rad najdemo na travnikih, v gozdih, povsod. Ja, res je. Pa ded. O toti še imam nekaj za povedati, veš. Ajde, ti bom povedal, stari. Če je že v starem veku bila najbolj zdravilna rastlina. Pa res, ded. Če nabiramo liste, ne, posušimo jih, malo je grenka, sicer, ampak v redu. Ja, ja, ja. Pa v vodo lahko samo daš pa spiješ. Samo res, fajn. Ja, ja, ja, ded. Stari, če so tudi namesto čaja so tudi pivo delali s tem. Stari, si že čul za zeliščno pivo? Ja, ne, če kar dosti rastlin je takih, ko lahko naredijo pivo ven. Ja, ne, jaz tudi, ampak dejansko ne. Ja, ja. Ja, to je res. Ded. Uporabljali so jo tudi za poparki z vinom. Veš? To je res, to še jaz ne vem, kaj pomeni prav. Ampak dobro. Uporabljamo tudi za astmo, pljučni katar ... Ja, ded. tudi črevesne težave blaži, posebej drisko. Ja, ded. Če ti cel mikrobiom izboljša. Ja, stari. Mogoče pa res. Samo nisem doktor, nič ne garantiram. Ja, pazi se. Ja, ded, če dosti hodim na gore pa raziskujem naravo. Fajn mi je postalo to zadnje cajte. res, kaj to je košarkaško igrišče novo? ja, res je, jaz nisem za preveč take športe. kdaj te špilate kaj? kul stari, carsko. ja, ja, ja. Moraš se malo skuriti vun, ne. Pa ja, zdaj jih kar dosti delam. ja, se spomnim zdaj nekaj. si bolj za muziko. Pošteno. res, kaj si se kaj novega naučil zadnje cajte? ja, res je, stari. Internet je res poln informacij, ampak pazi, da ne boš naletel na na lažne novice. Pa ne vem, no, ded. Včasih te zapelje v narobno pot. Pazi, da se ne ne zafrkneš. ja, ja, ja. Pa ja, ampak vseeno te lahko kaj zavede, ded. Razmišljaj z glavo. Ja. To je res, se strinjam. Včasih nas več potrebuje, da da nekaj ugotovimo. Ja, ja, veliko uporabljam internetni brskalnik. Malo sem pogledal tiste programe, ja, ampak me ni kaj preveč zanimalo. Preveč zakomplicirano. Ja, dec, lahko mi poveš kaj. zanimivo, ded. Aja, ja. A res, ded? res? To pa poznam. ja, ja, to se strinjam, to je res, ja. Kaj pa moraš tudi ... Si boš kdaj kupil kaki analogni sintesajzer? to pa je kar drago, ded. koliko pa imaš zdaj denarja? nisi, nisi še bogat? zanimivo, ja, ja, ja. Kaj pa za opremo si se že kaj pozanimal? ne, pozanimal se nisem, ampak sem že slišal za njih. ja, jaz imam tudi doma ene ful dobre zvočnike. Samo so že stari pa kabel se mi je nekaj pokvaril. Ja, ja, ja, tako fajn sekajo. morajo imeti čisti zvok, ne. Kaj pa mikrofon tudi? to pa je že kar drago. Jap, se strinjam. Jap, jap, pa strežnike pa vse. Jap. Več vložiš, več dobiš. ja, to sem že večkrat razmišljal. Sem mislil doma narediti. Ampak je omrežje problem. Ja, ja, verjetno bi tudi rabil kak poslovni račun. Ja, ja. Jap, to je res, Gregor, se strinjam s tabo. Ja, Gregor, se mi zdi, da lepo razmišljaš. Ja, ja. Ja, če bo uspelo kak projekt, bom verjetno vložil denar nazaj za oglase pa za druge projekte. Ja, ja, zdaj gledam na toto pot. Rad bi, da je to moja služba, ker zelo uživam v tem. Jap, to je, to so sanje. Jap, se strinjam, Kaj pa ti, Gregor? Imaš tudi ti kakšne velike sanje? to bi res bilo čudovito. Prečudovito. ded, to bi zelo koristilo. Stalno se rabi to. to ja brat. To brother! Ja, dec, valjda, stalno sem za akcijo. Ja. Ja, ded, meni bi bilo ful zanimivo neke nove zvoke delati. ded, to pa bi bilo legendarno! ja. Ja, se strinjam, ded, jaz tudi rad eksperimentiram. Jap, se strinjam. pa jaz imam nekega že kar starega laptopa, stari. Pa ne vem, če še je glih dober. šment, kolega. Pa to je res zafrknjeno. Kaj bi le bilo, če bi vsi imeli nove računalnike. Jap. Samo upam, da se ne bomo hitro povezali z mikročipi. To bi že bilo malo preveč. A ne? Ja, to pa res. Kako je daleč šlo. Ampak ne vem, mislim, da že kar malo pretirava. Ja, to pa res, to pa so že res kar napredni. ja. Veliki strežniki. Ziher imajo v ogromno informacij, ne? ja? To pa je ziher zelo težko. ja, jaz sem tudi bil pred kratkim v šoli pa so mi razlagali o velikih strežnikih. Ja, ded, upam da bomo daleč prišli. Pa ti? Ja, ja, pa to so že res kar napredni, ampak vseeno še dolga pot. Jap. Si slišal za tisto novo baterijo, ko so izumili? Pa to je kar zanimivo. Dosti dalje boš se lahko peljal, dosti več energije bo imela v sebi, hitreje se bo polnila. Zanimivo, ne, stari? Ja, se strinjam, ampak mislim, da bojo iznašli novo tehnologijo, ki se da preprosto reciklirati, a ne? Ja, ja, to sem tudi že slišal, ampak je tudi zakomplicirano. Ja, ja, se strinjam. Definitivno bi rabili več denarja v raziskovanje tega. Ja, ja, ja. Ja, se strinjam, kolega. Zelo bi me zanimal kak Tesla. Ja, ali pa si bi mogoče kakšen svoj avto sam naredil. Ampak to bi že bilo preveč zakomplicirano. Mogoče bi sestavil iz več delov. Ja, pa saj veš, električni avto bi še mogoče šlo kako, kakega razstaviš, daš druge dele not, malo preurediš po svoje. Ja, ja, res je. Ja, če to je res nevarno, če je tako tih pa avto koga povozi. Jap. Upam samo, da ne bomo hitro prišli do ničle. ja, zanimivo, kakšne zvoke pa boš proizvajal? Daj, kolega, daj malo probaj, daj, ja, to bi rad videl. Pa imaš kakšne informacije o tem? Pač v katerem programu moraš to delati? zanimivo. Kaj so kakšni dobri? sliši se zanimivo. Mi lahko poveš kaj več informacij o tem, prosim? to pa se zdaj že kar zakomplicirano čuje. zanimivo. kaka moderna valovanja. ja, ja, ja. Ki je moderno, pa to damo mi opis. Pa ja. Pa ja. Pa tu vidim dosti valovanj zdaj. Pa. Pa to pa je že preveč globoko, a ne? Ali ne? pa to, to je preveč osnovno. spodnji udarec, ja, ja, kick, ja. pa mi znaš kaj več povedati, kako se to naredi? pa to se sliši kar zanimivo, kolega. to pa obožujem, rad imam, ko je nekaj tak velik efekt, ko se prav sliši. to pa se sliši zelo kul. Kaj bi, boš kdaj dal kako muziko za v kino? Aja ja, ja. Kaj pa pol, ko je za glavnim delom? zanimivo, zanimivo. ja, zdaj si jo glih eno veliko bazo delam. Pa shranjeval bom projekte, uporabnike, ekipe, članke, dosti zanimivih informacij bo. Upam, da bo koristne vsem. Definitivno bojo. Upam, da res. To bi bilo zelo zanimivo, ja. Ja, to sem tudi že razmišljal. Ko bom dobil dovolj izkušenj, bom definitivno še druge naučil. Da bi vsi več vedeli. Jap. Se strinjam. Velikokrat so ovire, ampak stalno je treba vztrajati. ja. Kako se pa počutiš, ko je šna idejo končno dokončana? Imaš kakšne nove občutke, ko delaš? To se sliši zelo informativno. Ja, ded. Velikokrat so težavnosti, ampak ko končno uspem, čutim takšno pozitivno energijo, da sem kar srečen. Pa ne ded, ne še pojdi, no, daj bodiva še malo tu. Okej, dobro, te pa. Kaj je bilo kaj tako zanimivega ti delati v življenju res? Se kaj zraven glasbe, imaš kak drug hobi? Si gra to razmišljal? ja, zanimivo, zanimivo. Kaj pa si razmišljal, da bi kdaj se učil več stvari po malo? Namesto več stvari po veliko. to pa zanimivo, lepo, lepo. Pa probam biti, koliko se da. Internet ima kar dosti informacij, res. Jap, ampak je treba biti zelo pazljiv. Aja, okej, dobro te, ded, samo sekunda da vzamem fon vun. Pa ne vem, no, mislim, da bo tako oblačno, mogoče bo malo kapljice dežja. Ampak ne bi smelo biti problem. Aja, to pa ne bo danes na žalost, sori, ded. Okej! Uživaj, stari, srečno se imej! Uživaj. Ajde, ajde.